Pane předsedající, já samozřejmě souhlasím s návrhem rezoluce, kterou dnes budeme hlasovat. Vnímám tu situaci v Súdánu stejně jako moji kolegové. Pouze konstatuji smutný fakt, že situací v Súdánu se zde zabýváme opakovaně. Opakovaně hovoříme o potlačování lidských práv v této africké zemi a bohužel ta situace se stále zhoršuje.

Je třeba zpřísnit sankce vůči této zemi, zastavit pomoc režimu prezidenta Bašíra, jeho lidem, zmrazit asi jejich konta, více je ekonomicky takto poškodit. To je asi jediný způsob, jak nějakým způsobem alespoň tlačit na tento šílený politický režim, ale obávám se, že to úplně nevyřešíme. I tak přijetí těchto usnesení mají významnou symbolickou hodnotu a já doufám, že Komise tu symbolickou hodnotu přemění do konkrétních činů a kroků, které režim pana Bašíra podlomí.